Dyskutując o przyszłości polityki morskiej, należy podkreślić jej znaczenie dla gospodarki europejskiej i dla jej konkurencyjności.

potrzebne jest odejście od myślenia sektorowego, wprowadzenie innowacji oraz podnoszenie atrakcyjności zawodów morskich, zwiększanie adaptacyjności i mobilności kadr.

konieczne jest pilne ustanowienie programu, który umożliwi niezakłócony rozwój zintegrowanej polityki morskiej, wdrażanie takich instrumentów jak CISE oraz propagowanie międzysektorowych platform i sieci współpracy. Chciałbym też podziękować polskiej prezydencji za zaangażowanie i konsekwentną pracę oraz wyrazić nadzieję, że kolejne prezydencje będą kontynuowały działania na rzecz rozwoju zintegrowanej polityki morskiej. Dziękuję.